Premièrement, souligner l'importance à la fois économique et sociale de cette ouverture du secteur des services en Europe. Vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, les activités couvertes représentent 40 du PIB et des emplois de l'Union européenne, et le potentiel de développement libéré serait compris entre 0,6 et 1,5 du PIB. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Commissaire, 9 emplois sur 10, donc un véritable impact économique. Deuxièmement, mettre l'accent sur les éléments fondamentaux de la transposition.

Les guichets uniques d'abord. Évidemment, rappelons le, notre objectif consiste à faciliter la prestation de services dans l'ensemble de l'Europe. Concrètement, l'entrepreneur qui souhaite s'installer à l'étranger ou fournir des services transfrontaliers doit être en mesure de s'adresser à un guichet unique lui expliquant toutes les démarches nécessaires à son installation et dans sa langue. Ces guichets uniques sont la clé de la réussite de la directive sur les services. Ils doivent être aisément accessibles, physiquement et électroniquement, on l'a déjà dit, efficaces et interopérables. Il importe de ne pas créer une charge administrative rédhibitoire pour nos entrepreneurs, qui sont le plus souvent des PME. Deuxième aspect, le champ d'application de la directive.

un certain nombre de domaines de son champ en raison de leurs spécificités. C'est le cas, notamment, des services d'intérêt général non économiques, les SIG économiques étant, eux, a priori couverts. Tout ceci manque, à mon avis, de clarté juridique et nous devons suivre avec attention comment les États membres appliquent ces règles. J'estime que nous devons, enfin, mener au niveau européen un véritable débat politique sur ce que nous entendons par services d'intérêt général et les règles que nous souhaitons leur appliquer.